Signora Presidente, onorevoli colleghi, si conferma un largo consenso e un confronto davvero positivo. Adesso l'intervento della Commissaria conferma la positività di questo nostro confronto. Credo che possiamo dire che il rafforzamento strategico degli strumenti e della governance sia il primo grande obiettivo che ci proponiamo. Portare le macroregioni a essere sempre di più protagoniste delle nuove sfide che l'Europa ha davanti a sé immigrazione, mutamento climatico, trasporto e mobilità sostenibile, grande confronto tra città, Stati e regioni sul piano civile e culturale. Infine è importante rafforzare l'esistente, questi dieci anni, e non escludere la necessità di individuare nuove macroregioni e nuovi strumenti che ci consentano di affrontare meglio le sfide che l'Europa ha davanti a sé.